það er að finna á þingskjali þúsund fimmtíu og eitt í því þingskjali kemur fram hvaða gesti nefndin fékk og hvaða umsagnir bárust og einnig er lýsing á frumvarpinu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu frá þúsund fimmtíu og eitt fyrsta málsl annarri málsgrein a liðar annarrar greinar orðist svo stjórn einingar ber ábyrgð á skipun endurskoðunarnefndar háttvirtir þingmenn bjarni benediktsson ragnheiður e árnadóttir og ögmundur jónasson gera fyrirvara við álitið fyrirvarar bjarna og ragnheiðar varða málsmeðferð við innleiðingu ákvarðana sameiginlegu e e s nefndarinnar ragnheiður gerir einnig fyrirvara um að fella lífeyrissjóði undir hugtakið eining tengd almannahagsmunum háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson og paul nikolov voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndaráliti rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson með fyrirvara bjarni benediktsson með fyrirvara magnús stefánsson og ragnheiður e árnadóttir með fyrirvara